Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je voudrais à mon tour féliciter notre collègue, Mme Fajon, pour son excellent rapport et dire aussi que, s'il s'agit d'une étape, d'une première phase très importante, l'exemption des visas proposée dans ce texte est quand même la pierre angulaire des progrès dans la voie de l'intégration. Il s'agit effectivement, comme vous l'avez dit, Madame Fajon, d'un grand moment pour les citoyens, tous ces citoyens qui sont concernés, et tout spécialement les jeunes dont la mobilité est une condition très importante pour qu'ils puissent devenir des citoyens ouverts au reste du monde.

Nous ne pouvons pas, en effet, laisser les citoyens du Kosovo être les seuls citoyens des Balkans à ne pas pouvoir voyager librement et j'espère que la Commission se penchera rapidement sur cette question. Donc, tout en préservant nos exigences européennes et, en tant que Française, je rejoins tout à fait Sarah Ludford pour dire que le discours gouvernemental n'est pas le seul propos en France je propose que nous n'ayons pas peur et que nous avancions dans cette voie de la libéralisation.